Madame la Présidente, le cas de M. Mbonimpa, ardent défenseur des droits de l'homme au Burundi est très préoccupant.

Mbonimpa a été interpellé et placé en détention provisoire suite aux déclarations qu'il a faites à la radio burundaise, visant à dénoncer les camps d'entraînement des Imbonerakure les jeunes du parti du président au pouvoir, dans l'est de la RDC.

Mbonimpa et appelons à sa libération et au respect des droits de l'accusé et des procédures judiciaires. Nous demandons également que les défenseurs des droits de l'homme soient protégés et qu'une enquête soit menée au sujet des actions des Imbonerakure. Le contexte se durcit au Burundi et le pouvoir en place limite les manifestations et les droits des opposants politiques. Or, l'année prochaine se tiendront des élections au Burundi et il est nécessaire que le débat politique puisse avoir lieu de manière sereine et apaisée.